Am votat în favoarea raportului deoarece, chiar dacă Europa are printre cele mai sigure drumuri din lume, numărul victimelor de pe șosele este încă alarmant. Sistemul eCall are potențialul de a salva mii de vieți și de a mări gradul de siguranță pe drumurile europene. Salut faptul că proiectul s a concretizat într un regulament, în contextul în care Directiva privind serviciul de urgență 112 și a arătat neajunsurile. Comisia va avea rolul de a urmări activ transpunerea în statele membre deoarece doar implementarea corectă poate aduce rezultate concrete.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care a fost prima țară europeană care a pregătit infrastructura necesară pentru sistemul eCall.